virðulegi forseti ég tók eftir því að háttvirtur þingmaður ragnheiður elín árnadóttir sagði að hér lægi ekki fyrir neitt plan um hvernig ætti að ljúka þingstörfum ég vil mótmæla því og það er rangt þó var reynt að halda nokkra fundi hér í gær þrír eða fjórir með formönnum flokka til þess að reyna að ná samkomulagi við stjórnarandstöðuna um hvernig væri hægt að ljúka þessu þingi það vita allir um það að það eru tvö ágreiningsmál á milli stjórnar og stjórnarandstöðu aðallega stjórnarliðar og við formenn flokkanna lögðum fyrir formenn hinna flokkanna stjórnarandstöðuflokkanna tillögur um það hvernig við gætum komið til móts við stjórnarandstöðuna í þessum tveimur málum það var vel boðið þó ég hafi ekki tíma til að greina frá því hér sem þar var lagt fram í báðum þessum málum það kom enginn vilji fram af hálfu stjórnarandstöðunnar um það að semja um þessi tvö mál meðan svo er ekki er ekki hægt að ljúka þessu þinghaldi